Jetzt wird nächste Woche in New York der abgehalten werden, und Entschuldigung, Herr Cañete, Herr Liese ich bin nicht der Ansicht, dass wir uns mit der Europäischen Union auf der Überholspur befinden und unsere Ziele übererfüllen davon kann überhaupt keine Rede sein. Wir haben diese 1,5 Grad unterschrieben, und wenn wir jetzt anschauen, auf was wir uns festgelegt haben, dann reicht das eben nicht aus, nach dem, was die Wissenschaft uns sagt, insbesondere auch nach dem Special Report vom letzten Jahr, der noch mal herausgestellt hat, wie groß unser carbon budget tatsächlich ist, also das, was wir noch an Emissionen ausstoßen können. Deswegen wird es Zeit und das erwarte ich von der neuen Kommission dass in alle Bereiche einfließen wird Welche Auswirkung hat das auf den Klimaschutz? Welche Auswirkung hat das auf unsere Emissionen? Da gehört eben nicht nur die Energiepolitik dazu, sondern natürlich gehört da die Verkehrspolitik dazu, natürlich gehört da die Handelspolitik dazu! Denn was wir da tun, ist zum Teil kontraproduktiv, das sorgt sogar dafür, dass anderswo noch Emissionen steigen oder der Urwald abgeholzt wird. Deswegen mein Appell Lasst uns diese Notsituation auch wirklich ernstnehmen und den jungen Menschen, die am Freitag wieder auf die